Ein türkisches Sprichwort lautet Der Spiegel des Menschen sind seine Taten, Worte bedeuten nicht viel. Aber genau von schönen, leeren Worthülsen haben sich die Türkeibefürworter täuschen lassen. Der Fortschrittsbericht 2010 ist in Wirklichkeit so etwas wie ein Mängelbericht und er belegt, dass die Türkei alles ist, aber mit Sicherheit nicht europareif.

Auch hat sich an der Diskriminierung ethnischer und religiöser Minderheiten wie etwa der Kurden und der Christen nichts geändert.

Wie Türken die EU wirklich sehen, zeigt auch die jüngste Umfrage, laut der zwar ein EU Beitritt befürwortet wird, gleichzeitig den Europäern aber größtes Misstrauen entgegengebracht wird. Wir sollten die Beitrittsverhandlungen ehestmöglich abbrechen!